Zweifelsohne muss sich die Situation in Kolumbien und Peru in puncto Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit weiter verbessern. Aber statt das Augenmerk ausschließlich auf noch bestehende Schwachstellen zu legen, müssen wir der Realität in diesen Ländern Rechnung tragen, indem wir auf die permanenten Verbesserungen in den letzten Jahren blicken. Kolumbien und Peru bemühen sich seit Jahren mit wechselndem Erfolg gegen zum Teil erhebliche Widerstände in den eigenen Ländern, Missstände zu beseitigen und den Anforderungen der Menschenrechte nachzukommen. Es ist meine feste Überzeugung, dass wir den Ländern Südamerikas in diesem Streben behilflich sein

Der Handel mit Gütern und Dienstleistungen zieht nicht nur wirtschaftliche Erfolge nach sich, er erfordert vor allem auch den Austausch der Menschen in Europa und in Südamerika. Dieser Austausch ist essenziell, um ein noch tieferes Verständnis der Bedeutung und des absoluten Wertes von Rechtstaatlichkeit und Menschenrechten zu ermöglichen.